Aș dori să atrag atenția asupra implementării Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului în regiunea separatistă transnistreană din Republica Moldova. Transnistria înregistrează grave încălcări la capitolele democrație și respectarea drepturilor omului. În acest sens, utilizarea instrumentului este o cale bună de a promova democrația, supremația legii și respectarea drepturilor omului în această regiune. În cadrul instrumentului au fost demarate proiecte precum cel din 2009 privind consolidarea capacităților, promovarea drepturilor omului și a instituțiilor democratice în regiunea Transnistria din Moldova. Presupunea implicarea societății civile din regiune în procesul democratic. Experiența a demonstrat însă că acest instrument nu a fost folosit la maxima lui capacitate fiind înregistrate frecvente întârzieri de implementare și probleme de transparență. Țin să subliniez necesitatea regândirii acestui instrument în vederea elaborării unor strategii eficiente de implementare în această regiune.